Acest raport a încorporat o serie de propuneri importante propuse de către comisia mea, Comisia PETI.

principalul obiectiv este o mai bună aplicare a directivei la nivelul statelor membre și o simplificare procedurală, două elemente care reies din experiența celor 25 de ani de implementare. Modificările pe care aș dori să le menționez și aici și pe care le voi vota mâine cu entuziasm țin de integrarea efectelor transfrontaliere și cumulative în evaluarea de mediu, de garanția ca acestea să fie făcute de experți independenți, eliminarea suspiciunii de conflict de interese, participarea efectivă a publicului, iar acest lucru trebuie să fie garantat și să aibă evidențe în rapoarte. Se stabilesc norme clare pentru evitarea conflictelor de interese între investitori și companie. Modificarea introduce hidrocarburile neconvenționale, între care gazele de șist, de la faza prospectării, explorării și a exploatării, în anexa I, așa cum Parlamentul a cerut în rezoluția din 2012. Am salutat atunci acea rezoluție, o salut și acum și aveți întregul meu sprijin. Un ultim element foarte important într un aspect care privește țara mea, este vorba de cazul Roșia Montană, și salut modificarea definitivă...